Elle précise avec raison combien le conflit syrien a désorganisé une société jordanienne déjà exposée à des défis importants l'accueil des populations originaires de Palestine et la maîtrise de l'influence des Frères musulmans, notamment. La Jordanie fait partie des pays les plus sérieux de la région, économiquement parlant. Sa monnaie est préservée et le pays travaille activement à l'épanouissement de son activité touristique.

Le pays doit donc bénéficier d'une solution internationale concertée au profit des chrétiens irakiens et des Mandéens, qui ont fui l'organisation État islamique et doivent désormais trouver un endroit où reconstruire leur vie. Ce paquet de 500 millions d'euros de prêts, nous allons l'octroyer à la Jordanie, car ce pays porte le fardeau d'une crise internationale que personne ne veut résoudre. La frontière entre la Jordanie et la Syrie est ouverte depuis des mois, désormais. Comment expliquer qu'aucun plan international de réinstallation des réfugiés syriens ne soit établi?!

elle est nécessaire et, bien sûr, nous sommes tout à fait favorables au rapport présenté.